virðulegi forseti það er sjálfu sér ekkert að því að halda kvöldfundi og þess vegna næturfundi eða helgarfundi ef svo ber undir og ef nauðsyn krefur en það er þá brýnt að við séum að ræða einhver mál sem er nauðsynlegt að flýta afgreiðslu á og það eru allir sammála um það sem þetta icesave mál skoða að það er ekki mál þess eðlis það hefur mikið farið af reynslu úr þinginu það er það er mikið af nýjum þingmönnum komu inn bæði tvö þúsund og sjö og svo aftur við kosningarnar á þessu ári ég vil segja við háttvirtan þingmann ólínu þorvarðardóttur og þráinn bertelsson sem hér hafa sagt að þau skilji ekkert í málinu og þau hafi sagt allt það sem það þarf að segja og þurfa ekki að fylgjast með því að í fimmtugasta og þriðju greinar þingskapa segir að skylt er þingmönnum að sækja alla þingfundi nema nauðsyn banni forföll skal tilkynna forseta svo fljótt sem unnt